Wenn wir das nicht tun, nicht wissen, wie wir uns dort positionieren wollen, werden wir immer nur reaktiv handeln.

Das hängt auch damit zusammen neben den Schwächen, die wir immer noch in der Europäischen Union haben dass die Mitgliedstaaten sich oftmals noch weigern. Und wenn ich unsere britischen Kollegen hier zum Teil gehört habe, haben sie immer noch nicht verstanden, dass der Mehrwert in der Gemeinsamkeit liegt und dass kein Staat Europas alleine in der Lage ist, für die Verbesserung seiner Situation in dieser Welt zu arbeiten.

Aber es ist notwendig, dass wir dies zusammen tun mit Menschenrechten, mit der Gerechtigkeit in dieser Welt, mit dem sozialen Ausgleich in dieser Welt. Denn wir haben in Nordafrika zu oft gesehen Stabilität allein ist nicht die Lösung, es gibt nur Stabilität, wenn sie mit Recht, mit Menschenrechten und mit sozialer Gerechtigkeit verbunden ist.

Das ist nicht der Ansatz, mit dem wir Europa voranbringen.